háttvirtur þingflokksformaður vinstri grænna var að biðja um einhvers konar fund þar sem stjórnarliðar áttu að tilkynna stjórnarandstöðunni hvað við ætlum að bjóða henni ég get svarað þessari spurningu strax virðulegur forseti við ætlum ekki að bjóða neitt ekkert stjórnarandstaðan getur talað hér þangað til hún hefur fengið nóg þangað til hún hefur sett nógu rækilegt íslandsmet í málþófi hins vegar mun fjárlaganefnd auðvitað meta þær ábendingar sem fram hafa komið og það sem þarf að skoða fyrir þriðju umræðu fjárlaga þar geta hugsanlega komið til einhverjar breytingar en ríkisstjórnin eða fulltrúar hennar ætla ekki að mæta fulltrúum stjórnarandstöðu til að bjóða þeim eitthvað fyrir að standa í málþófi öðru nær virðulegur forseti og það er áhugavert að sjá að hér leggjast allir á eitt í stjórnarandstöðu bæði gömlu afreksflokkarnir í málþófi sósíalistaflokkarnir tveir en líka nýju flokkarnir sem ætluðu að vera allt öðruvísi og þóttust yfir hluti eins og málþóf hafnir þeir slá ekki slöku við í málþófinu og nýja íslandsmetinu